Madame la Présidente, je voudrais d'abord rendre hommage à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes mutilées, qui ont osé témoigner de leur souffrance. Il est important qu'on sache ce que sont vraiment les mutilations génitales.

Laissez moi vous dire les grandes lèvres du sexe sont elles aussi retirées, la vulve est suturée avec du fil à coudre ou avec des épines d'acacia jusqu'à ce que la cicatrisation ait lieu en recouvrant le vagin et l'urètre. Pour permettre l'évacuation de l'urine, des saignements menstruels et des sécrétions vaginales, une petite tige de roseau est introduite lors de la suture. Elle laissera un minuscule orifice à la cicatrisation. Et selon un témoignage, le pire ce sont les saignements et le fait d'uriner. Pour uriner, il faut une heure, parfois deux. Plus tard, quand ces jeunes filles auront leurs règles, elles devront introduire un petit bâton dans le vagin pour libérer un passage qui permettra d'évacuer le sang.

Elles se roulent sur le sol et c'est très douloureux. J'ai rencontré des gynécologues à Bruxelles qui ont découvert des femmes en train d'accoucher alors qu'elles étaient infibulées et que le mari ne voulait qu'on permette d'enlever l'infibulation.

Cette propriété des hommes sur leur femme, et plus précisément sur leur sexe, n'est pas musulmane. C'est une coutume millénaire qui répond aussi, dans notre tradition chrétienne, à la ceinture de chasteté dont les croisés ceignaient leurs épouses avant de partir délivrer Jérusalem aux mains des infidèles. Mais c'est encore et toujours, des siècles plus tard, le même combat des femmes pour leur liberté.